a spôsobuje vážne poškodenia. Preto je nevyhnutné dôsledne podporovať vhodné systémy zberu a recyklácie, ktorými sa dá dosiahnuť až 100 recyklácia kadmia z prenosných batérií a akumulátorov. Náhradou za niklokadmiovú technológiu môžu byť v súčasnom období lítiové batérie, ktoré sú však drahšie a v krajinách s nižšou kúpnou silou obyvateľstva preto aj menej vyhľadávané. Návrh Komisie na ukončenie používania niklokadmiových batérií v Európe do konca roka 2015 je teda administratívnym opatrením, ktoré smeruje k ochrane životného prostredia a podporuje nové technológie, ktoré sú však cenove a technologicky náročnejšie.